virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd um tillögu til þingsályktunar um um staðfestingu bókunar um breytingu á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum nefndin stendur og leggur til að þingsályktunartillagan verði samþykkt með þeim skýringum sem fram koma í nefndaráliti á þingskjali númer eitt þúsund sextíu og fjögur en ég ætla stuttlega að geta þess að

þessi lög gera íslandi kleift að standa við skuldbindingar samkvæmt þeirri bókun sem hér er um að ræða jafnframt er bent á það af nefndinni að án staðfestingar bókunarinnar væri ísland áfram bundið af samþykktinni frá nítján hundruð fimmtíu og sjö sem getið er um í nefndaráliti gagnvart þeim ríkjum sem eru aðilar að henni en hún takmarkar ábyrgð útgerðarmanna á sjóréttarkröfum mun meira en gildandi

nefndarálitið leggur utanríkismálanefnd til að þessi tillaga verði samþykkt